Lepa predsednik, ministrica, predlagatelji, predvsem predlagateljica danes, Suzana, si boš ve Parlametru popravila statistiko, tako da besedni zaklad se ti bo povečal, imela boš veliku izgovorjenih besed, ampak koroški dečki bojo pa še kar ostali v tam, kjer so. To je problem. Parlameter pa bo jutri statistiko tvojih nastopov pač ocenil kot dobro. Zdaj, jaz se ne bom ukvarjal z definicijo interpelacije. Dolgo let sem poslanec, vem, da je interpelacija orodje opozicije, da vem, da ni pomembna vsebina, pomembne so besede, pomembni so nastopi, so televizijski kadri in pomembno je zbuditi v javnosti, da je v tej državi vse vse nrobe. In, tako da kar se tega tiče, je brez veze. Zdaj, problem pa je, kadar govorim v interpelaciji, je pa vendarle malo problem ta vsebina. Zdaj bom tudi jaz kot neka papiga tulele ponavljal, da pač izkoriščamo to tragedijo, tragedijo za to, da se v politika zdaj med sabo obklada, se žali, in še kje več bi lahko našteval. To, gospe in gospodje, absolutno ni dobro. Mislim, da če dva fantka slučajno sta blizu televizije in prestavita televizijo, jaz upam, da gledata kaj lepšega, se bomo take razprave, ki jih imamo danes, tem fantkom sigurno usedle na dušo in jih bo ta duša spremljala celo življenje, ne samo tragedija, ki se je zgodila v njuni družini. In eno stvar vam pa povem. Ne družinski zakonik ne kakršenkoli zakonik, ne bo povrnil mamice dvema otrokoma in ne bo povrnil nekega dostojanstva in nekega srečnega otroštva tema dvema otrokoma. Saj je vse lepo in prav, zakoni, da se pišejo, ampak še zmerom za je zakone na neki način interpretiramo ljudje in ljudje v bistvu delajo ali pa delamo napake ali pa ne. Zdaj, naši ministrici se danes očita, kakor saj jaz razumem, to interpelacijo. Glavni očitek je, da je bila tisti dan na novinarski konferenci in se je odzvala na, bom rekel, to, na novinarski problem oziroma novinarsko zgodbo, ki se je pač takrat dogajala. Jaz sem tisoč procentov prepričan, to pa zaradi izkušenj, ki jih imam kot politik, da če ministrica se takrat ne bi odzvala in ne bi bila na tisti novinarski konfrenci, bi bil pogrom na ministrico isti, kot je zdaj, samo da bi bila vsebina za tistim drugačna. Govorili bi o tem, da je sramota, da se minister ne odzove pri taki tragediji, kot se je naredila, in kako je to mogoče, da sedi v nekih lepih prostorih in nič ne reče. Isto bi bilo, dragi gospodje in gospe. Saj sem tudi jaz politik, saj bi jaz verjetno isto delal, če bi bil na vašem mestu, samo vam pa povem, da ne bi delal takih zgodb, ko bi ko bi šle ko bi bile osnovo tako tragedijo. Vse ostalo, zakoni, sociala, drugo, pa to je, gospe in gospodje, toliko prostora z demagogijo, saj smo slišali prej Združeno levico, čeprav meni moji strankarski kolegi rečejo, ne, Levico, ne jih, kregati, in tako naprej, ampak to, kar je Kordiš govoril, tu še v Venezueli ni. Ne, ker v življenju moraš biti malo. Ne. Če bi jaz lahko danes odločil in če bi imel čarobno palico, jaz bi dal vsem delo in za to delo bi mogli biti ljudje pošteno plačani in ne bi rabili noben nobene socialne pomoči. Ja, razen tisti, ki ne morejo dela opravljati, tu so pa invalidi, ljudje, ki so bolni, ljudje ki ne morejo, ampak glejte, ne živimo v Indiji Koromandiji, živimo v enem grdem svetu, kjer vemo, da ima kakorkoli en procent človeštva vse bogastvo, bom rekel, ne, nekaj akumulirano pri ... Zdaj pa še nekaj o teh koroških dečkih oziroma o tej tej zgodbi. Nisem toliko razočaran, če politika zagrabi tako zgodbo, ker pač išče politične točke, pa išče ali se mu bo pokazalo tukaj na anketi v petek oziroma v ponedeljek. Bolj sem razočaran, ko odvetniki, ki nimajo kaj delati, najdejo tako zgodbo za svojo promocijo, zato da so lahko vsak dan na televiziji in zato, da lahko potem dobijo neke druge posle. Tega pa me je malo strah. In ta odvetnik, ne, ki bil nenazadnje celo nas svetnik, slišal sem nekje v v v v na Koroškem celo podžupan, ne, ki če bi če si član neke socialdemokracije, neke vrednote pač zagovarjaš, ne, vloži in se potrudi v tej zgodbi šestindvajset pritožb in petinštirideset pravnih sredstev. Gospe in gospodje, pa mi bomo imeli tule še oseminšestdeset interpelacij na to temo, kar za vsak, ko bo sodišče nekaj sprejelo, zuf bo interpelacija. Pa saj tem otrokom pa se tej familiji se bo do konca. Tako da če je to otrokova korist, pol jaz ta moment sem res malo zmeden. Pa sam še eno veliko vprašanje, en velik vprašaj bi se dal. Verjamem, reči, ker Jožeta, sva že kar nekaj časa, da, prijatelja, kaj bo rekel, da, ampak zelo dobra znanca. Ne, sigurno je eden tistih ljudi, ki želi ljudem dobro. Tudi jaz. Pa verjetno teli dvorani vsi. Pa dajmo eno vprašanje. Če ministrica zdajle odstopi, vi boste srečni, ne, mi bomo razočarani. A bojo dečki prišli k starim staršem? A bojo dečki v božičem najbolj srečen otroci na tem svetu? Bojo? Če če bo se to naredilo in če se bi to naredilo, Anja odstopi, jaz jo grem zdajle prosit: "Anja odstopi." Ne bo jo treba prositi. Anja bi takoj, če zaradi tega za božiča ti otroci, ti fantki srečno odpirali darila pod smrekico, se veselili v družinskem okolju. Se bojo? Ne bojo, ne. Zdajle mi gre kurja koža, ker vem, jaz bom bil srečen in vesel, kar se mi bo hčerka iz Portugalske, ker bomo lepo za božiča skupaj, srečen doma. Ti dragi otroci, ti ubogi otroci, fantki pa ne bojo. A pri starih starših? Ali bojo pri rejnikih? Ni pomembno. Ti otroci so etiketirani. Zdaj je samo vprašanje, kakšno etiketo jim bomo dali. In največjo etiketo, se opravičujem, jim deva politika, ki se v tej tragediji vsak dan znova in znova pogovarja samo zato, da bi spravili iz mesta eno Anjo Kopač Mrak. Včasih sem žalosten in ... Hvala lepa.